Immár öt esztendeje raboskodik öt magyar fiatal Szerbiában a délvidéki Temerinben történt korcsmai verekedés következtében.

Ilyen súlyos büntetéseket a balkáni háborúban elkövetett háborús bűnökért sem róttak ki senkire.

A brutális magyarverések kivizsgálásáról szóló jelentés megvitatása az Emberi Jogi Bizottságban, azóta is várat magára. Kérem a Parlamentet, Jerzy Buzek elnök urat, szabadítsák ki a börtönből a temerini fiúkat. Az EU Szerbia csatlakozásának előfeltételeként szabja meg a diszkriminációmentes igazságszolgáltatás érvényesítését, a megfélemlítő hatású célzatos ítéletek helyett pedig a valódi vétkesek, a szerb háborús bűnösök kézre kerítését.